Over enkele jaren kijken wij terug op deze stemming en zeggen we dat was de dag waarop het Europees Parlement de basis voor een duurzame toekomst heeft gelegd. Dat was de dag waarop Europa het voortouw nam, en de standaard zette die de rest van de wereld vandaag nastreeft. Na meer dan een jaar onderhandelen ben ik ervan overtuigd dat er vandaag een meerderheid is voor een vooruitstrevende en evenwichtige tekst, een tekst die ons een vraag en antwoord op de vraag geeft wat is duurzaamheid? Een antwoord dat de financiële wereld dringend nodig heeft om duurzame producten te maken.

Ik nodig de Commissie uit om verder te onderzoeken hoe we kunnen bepalen wanneer een activiteit niet duurzaam is of concepten van sociale duurzaamheid te onderzoeken. Maar laten we beginnen met wat we vandaag hebben bereikt en dat is geen verhaal waarin we met de vinger wijzen, maar een positief verhaal, een inclusief verhaal waarin we niemand uitsluiten en elke industrie, elk bedrijf uitnodigen om de transitie te maken naar een duurzame toekomst. De toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.